Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginen und Kollegen! Zunächst einmal begrüße ich es sehr, dass wir erneut über ein ganzes Gesetzgebungspaket sprechen, sodass mit kohärenter Gesetzgebung zu rechnen ist und keine Einzelmaßnahmen vorgeschlagen werden, bei denen die Gefahr besteht, dass sie sich widersprechen. Dies ist ein erfolgversprechendes Konzept, was wir nicht erst seit dem vierten Eisenbahnpaket erkannt haben. Ich freue mich deshalb auch auf die Zukunft Nach dem Luftfahrtpaket können wir mit einem Straßenverkehrspaket sowie schließlich mit einem Rechtsetzungspaket zum Seeverkehr rechnen. Frau Kommissarin, Klasse! Der Flugverkehrssektor hat eine starke globale Komponente, deshalb sollten wir europäische Alleingänge vermeiden und Maßnahmen auf globaler Ebene anstreben. Beispielsweise beim Thema der Emissionen des Luftverkehrs, wo nur eine weltweite Regelung im Rahmen der ICAO sinnvoll ist. Luftverkehrsfragen gehören für mich auch in Handelsabkommen wie TTIP. Globale Regelungen spielen nicht zuletzt wegen der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftfahrtindustrie eine entscheidende Rolle. Ich freue mich darüber, dass wir in unserer Entschließung die Wettbewerbsfähigkeit ganz besonders fördern wollen. Heutzutage sind die europäischen Fluglinien starker Konkurrenz, unter anderem aus den Golfstaaten, ausgesetzt. Geltendes Recht in Bezug auf den Schutz vor unlauteren Preisbildungspraktiken in der Luftverkehrsbranche wird jedoch so gut wie gar nicht in Anspruch genommen. Es ist deshalb wünschenswert, dass sich die Kommission mit dieser Frage auseinandersetzt und entsprechende Änderungen im Rahmen des Luftverkehrspakets vorstellt. Zuletzt eine ganz dringende Bitte an unsere Mitgliedstaaten Die EU kann nur dann ein ernstzunehmender Verhandlungspartner auf europäischer Ebene sein, wenn es uns gelingt, innerhalb Europas einen einheitlichen europäischen Luftverkehrsraum wirken zu lassen.